Az európai fogyasztók évről évre újabb és újabb kihívásokkal találják szemben magukat.

Azonban ezekre a kihívásokra nekünk mint jogorvoslati eszközöket biztosítóknak reagálni kell, valamint a fogyasztói szervezeteket is megfelelő támogatásban kell részesíteni.

Egyetértek a jelentéstevővel a tekintetben, hogy az információellátást növelni kell, és azt gondolom, helyénvaló egy európai nyilvántartási rendszernek a felállítása is. Támogatom, és nagyon fontosnak tartom, hogy kiemelten foglalkozzunk az élelmiszer pazarlásnak a kérdésével, merthogy az Európai Unióban évente 90 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe, ami az EU GDP jének több mint a felét jeleníti meg. Azt gondolom, hogy ez a probléma nagyon összetett, a fogyasztóknak is bonyolult döntéseket kell hozni, nekünk pedig feladatunk az, hogy ezt segítsük.